Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Danke, auch für die Gelegenheit, an dieser Aussprache teilnehmen zu können. Menschen, die friedlich für unsere europäischen Werte demonstrieren, verdienen unseren Respekt, unsere Sympathie und unsere Solidarität in Bulgarien und an allen anderen Orten Europas. Ich möchte gerne einen Punkt herausgreifen, den ein Abgeordneter hier zum Ausdruck brachte, indem er sagte, diese Debatte hier würde ihn, würde sein Land beflecken. Ich glaube, dass dieses Argument den Kern des Problems berührt. Diese Debatten mögen schmerzhaft sein, sie mögen auch für den einen oder anderen aus politischen Erwägungen heraus problematisch sein, aber sie sind notwendig. Ich sage das als Bürger eines Landes, in dem es gestern einen Anschlag auf einen Menschen jüdischen Glaubens gegeben hat in einer liberalen und weltoffenen Stadt. Wir haben eine massive Zunahme von antisemitischer Gewalt in meinem Heimatland, und ich kann es nicht als Befleckung Deutschlands ansehen, wenn wir uns dieser schmerzhaften Diskussion stellen. Minderheiten, seien es religiöse, sexuelle, ethnische, kulturelle, haben überall in der Europäischen Union ihren Platz verdient. Wenn es Probleme gibt Ausgrenzung, Diskriminierung, Unterdrückung dann muss man das ansprechen, ohne dass es als Einmischung in die inneren Verhältnisse eines anderen Landes gesehen wird und ohne dass es als Benachteiligung des jeweiligen Landes gesehen wird. Deshalb ist es so wichtig und deshalb auch Danke an Sie alle für diese Debatte dass wir allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Überprüfung der Lage der Rechtsstaatlichkeit auferlegen. Ich anerkenne, dass die Partnerinnen und Partner in Bulgarien sehr rasch auch ihre Bereitschaft erklärt haben, in der ersten Runde dem Rechtsstaatscheck aktiv beizuwohnen. Die Debatten und Argumente, die Sie, verehrte Abgeordnete, auch geliefert haben mal positiver und wohlwollender, mal etwas kritischer werden sicherlich auch in die sehr offene Aussprache des Rates, geplant für den November, mit einbezogen werden. Der Rat, verehrte Abgeordnete, schweigt nicht. Der Rat nimmt seine Verantwortung wahr genauso wie die Kommission, genauso wie das Europäische Parlament die Rechtsstaatlichkeit zu stärken. Und noch einmal Das ist eine der Kernprioritäten der deutschen EU Ratspräsidentschaft.